W strategii realizacji celów zrównoważonego rozwoju musimy przyjąć ogólną zasadę musi być to rozwój w celu podniesienia jakości życia społeczeństwa dla obecnego i przyszłego pokolenia, a nie dla maksymalizacji zysku dla jednostki za wszelką cenę.

Muszą zatem zaistnieć harmonia i porządek w polityce społecznej, gospodarczej i ekologicznej z utrzymaniem efektywności ekonomicznej.

człowieka i szacunku dla przyrody. Zatem w globalnym zrównoważonym rozwoju konieczne są rozwój i utrwalanie demokracji oraz praw człowieka, promowanie dobrego zarządzania, pomocy humanitarnej, rozwoju kapitału ludzkiego, przedsiębiorczości i sektora prywatnego, promowanie zrównoważonego rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska, wzmacnianie opieki zdrowotnej, zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i odpadami, zmniejszenie poziomu bezrobocia oraz ubóstwa społeczeństwa. Musimy stale pamiętać, że środowisko naturalne i środowisko cywilizowanego człowieka funkcjonują na zasadzie naczyń połączonych, w związku z czym naczynia po obu stronach muszą być wypełnione wartościami.